V krátkosti by som sa chcela vyjadriť k trom bodom. V tento večer na záver roku a v predvečer Vianoc, v jeden utorok pred polnocou, takmer šesťdesiat rokov po založení Európskej únie, ešte diskutujeme o jednom z pilierov európskej integrácie.

Po druhé, otázka môjho váženého kolegu Borghezia sa týka rozhodnutia európskeho súdu v Štrasburgu, že prítomnosť krížov v talianskych školách je porušením Európskeho dohovoru o ochrane ľudských práv.

Slovenský parlament minulý týždeň prijal uznesenie, v ktorom konštatuje, že toto rozhodnutie je v rozpore s kultúrnym dedičstvom a kresťanskou históriou Európy. A na záver, pri čítaní návrhu spoločnej rezolúcie, o ktorej budeme hlasovať vo štvrtok, sa necítim celkom dobre. Ľutujem, že do rezolúcie, ktorá hovorí o subsidiarite, nemáme odvahu dať tie body z Lisabonskej zmluvy, ktoré priamo súvisia s prerokovaným programom.